Uniwersytet powinien być miejscem konkurencji, a tym ludziom, którzy do nas przyjeżdżają, bardzo często się bardziej chce niż Europejczykom, którzy uważają, że mają to po prostu dane. Drugą ważną rzeczą jest to, że w ten sposób trochę rozwiązujemy problem bomby demograficznej, tzn.

Oby tacy ludzie do nas przyjeżdżali, oby tacy ludzie dobrze wyedukowani do nas ściągali swoje rodziny i osiedlali się tutaj.